Eu nu cred că dezbaterea de astăzi este o dezbatere între stânga și dreapta, între opoziție și putere. Atunci când ești la putere nu trebuie să te lași îngrijorat de situația opoziției și constat că Președintele Saakashvili este mai mult decât îngrijorat de faptul că are pentru prima oară de a face în Georgia cu o opoziție unită, o opoziție puternică. Sigur, am ascultat numeroase alegații, dintr o parte sau din alta. Nu știu câte din aceste alegații sunt dovedite, însă aș vrea să precizez în numele grupului meu că democrația nu înseamnă un război cu antenele satelit, democrația nu înseamnă un război cu mijloacele de informare în masă. Este foarte bine că există mai multe posturi de televiziune care au puncte de vedere diferite, pentru că, știm foarte bine, nu numai în spațiul estic european, dar și în acel spațiu, această tentație a monopolizării adevărului absolut este una foarte periculoasă, care poate genera derapaje democratice. Cred că argumentul că în acest moment opoziția este condusă de o persoană foarte bogată nu este deloc un argument care să facă onoare unei abordări democratice a statului de drept. Bogăția sau sărăcia în sine nu sunt, stimați colegi, o virtute. Nu pot constitui prin ele însele o situație de îndoială cu privire la probitatea celor care sunt în astfel de situații.

Cred că, așa cum Comisarul Füle sublinia, această tensiune care plutește în aer în ceea ce privește Georgia poate fi foarte periculoasă în perspectivă.